Panie Przewodniczący! Republika Środkowoafrykańska posiada znaczące dla Europy surowce naturalne, którymi zainteresowany jest cały świat. W chwili obecnej na bazie właśnie tych surowców bardzo dynamicznie rozwija się współpraca między Afryką Środkową a na przykład Chinami, krajem dla którego promocja demokracji i ochrony praw człowieka nie ma znaczenia. Na ile Europa ze swym przesłaniem dotyczącym praw człowieka czy budowy systemów demokratycznych, które zawsze towarzyszą rozwojowi współpracy gospodarczej, jest konkurencyjna wobec np.

Na ile idee europejskie mogą być wdrażane w Afryce Środkowej w ramach współpracy gospodarczej?